În vara acestui an, Portugalia, Spania, Franța, Italia și Grecia s au confruntat cu incendii forestiere majore.

Într un efort coordonat la nivel european, Franța, Spania și Cipru au trimis în zona Atenei avioane Canadair pentru stingerea incendiilor. Rezerva strategică a UE pentru lupta împotriva incendiilor forestiere s a dovedit a fi, astfel, încă o dată, utilă. Și Fondul de solidaritate al UE poate veni în ajutor în astfel de situație, suportând o parte din costurile măsurilor de urgență pentru refacerea infrastructurii, furnizarea de adăposturi temporare și protejarea patrimoniului natural. Vreau să atrag atenția asupra faptului că este nevoie de o reducere a birocrației pentru accesarea acestui fond. Vă dau un exemplu concret, în țara mea de proveniență, anul trecut în iunie au avut loc catastrofe naturale și astăzi, în septembrie 2009, fondurile încă nu au fost distribuite Guvernului României.